Monsieur le Président, étant donné que le texte de la présente résolution trouve sa justification dans les élections présidentielles et législatives de 2011, le projet en question aurait dû être soumis au lendemain du scrutin à l'assemblée plénière. Toutefois, malgré ce retard, les dérives observées au niveau du fonctionnement des institutions ainsi que du processus électoral restent pertinentes et appellent une réaction de notre part en vue d'empêcher que pareille situation ne se reproduise.

2012. Le Parlement européen demande à l'Union européenne de lier le financement des processus électoraux futurs à la mise en œuvre effective des recommandations telles que définies par les missions d'observation électorale de l'Union européenne. Il y a lieu de maintenir cette exigence avec d'autant plus de fermeté que les élections de 2011 se sont déroulées de façon beaucoup moins satisfaisantes que les précédentes élections, pour dire le moins. Cela est déplorable à plusieurs points de vue et notamment au regard de la volonté réelle des citoyens congolais de s'impliquer davantage dans la démocratisation de leur pays. Le pays régresse alors que les citoyens veulent participer à son redressement. Si les choses devaient rester en l'état, le Congo, qui avait pourtant pris un départ prometteur dans le cadre de la transition, accuserait un retard considérable alors qu'il a besoin d'un élan nouveau.

La situation congolaise n'est donc pas une fatalité africaine, mais bel et bien un refus ou une incapacité de faire valoir les atouts réels dont dispose aussi ce pays.